Warum sieht man nicht ein, dass die Euro Krise durch den Rettungsschirm nicht zu bewältigen ist?

Verwenden wir daher die Milliarden für die Rettungspakete doch lieber, um die Flüchtlingsströme aus Nordafrika mittels nachhaltiger Projekte vor Ort abzuwenden, oder um tatsächlich die Unabhängigkeit von Kernenergie sicherzustellen! Das Geld wäre hier sicherlich besser investiert, als es als Spielgeld in die internationalen Rating Spielkasinos zu tragen.